J'ai entendu le Conseil nous dire que les informations étaient arrivées au dernier moment et qu'il avait fallu la réajuster. Mais tout de même, dans cette affaire où l'Europe a voulu être exemplaire en adoptant sa propre liste de territoires non coopératifs, reconnaissez le, cela fait désordre et ne correspond pas à l'esprit des travaux que nous avons menés dans ce Parlement.

Ce que nous exigeons aujourd'hui, ce que nous vous demandons, Monsieur le Commissaire, c'est de la clarté, c'est de savoir dans quelle mesure les engagements sont effectivement tenus.